Minął ponad rok od wprowadzenia w życie drugiego unijnego planu na rzecz równości płci, co nie pozwala na dokonanie rzetelnej analizy skutków jego funkcjonowania. W związku z tym, że na ocenę jest za wcześnie, przedstawione sprawozdanie jest dokumentem skrajnie ideologicznym, który w niemal każdym punkcie traktuje o prawach reprodukcyjnych, konwencji stambulskiej czy mniejszościach seksualnych. Moja przedmówczyni mówiła o wprowadzeniu zasad reprodukcyjnych jako o warunku równouprawnienia.

Czy panie naprawdę uważacie, że podstawowym warunkiem równouprawnienia jest wprowadzenie dostępności do aborcji? Nie w tym kierunku i nie przez pryzmat ideologii gender wspólnie jako Unia powinniśmy wspierać równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet. Kobiety naprawdę potrzebują realnego wsparcia, potrzebują być słyszane i móc działać w ten sposób, żeby wspierać je przez edukację, odmieniać ich los, ale na pewno nie przez systemową zmianę podejścia w kwestiach płci.